Es war wirklich eindrücklich zu sehen, wie die bis dato heimliche Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi tatsächlich einen überwältigenden Sieg errungen hat, und das, obwohl sie im Wahlkampf noch gelegentlich behindert worden ist.

Sie hat ja im Moment nur etwas mehr als 40 Sitze. Deswegen wird es ganz entscheidend sein, wie sie sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren entwickelt.

Dann wird sich zeigen, ob die Bürger Burmas tatsächlich die Möglichkeit haben, frei, fair und ohne Beeinflussung von außen ihre Abgeordneten und damit auch ihre Regierung zu wählen. Bis dahin muss der Reformprozess zügig fortgesetzt werden. Hier ist es ganz entscheidend, dass die jetzigen Machthaber tatsächlich leisten, dass sie da leisten, wo sie schon begonnen haben, etwas anzubieten. Sie müssen die restlichen politischen Gefangenen wie es auch Herr Belet schon gesagt hat freilassen. Sie müssen den ethnischen Gruppen, mit denen sie in Fehde leben, Waffenstillstand und Frieden anbieten. Sie müssen ihren Bürgern volle demokratische Rechte wie Meinungsfreiheit in Wort und Schrift und auch im Internet, in Schulen und in Universitäten anbieten. Sie müssen für eine freie, unabhängige Presse sorgen, für eine unabhängige Justiz, und sie müssen beginnen, systematisch eine soziale marktwirtschaftliche Ordnung aufzubauen. Dabei können und müssen wir ihnen Hilfestellung geben, auch der private Sektor. In dem Maß, in dem Burma die Reformen für mehr Demokratie und Freiheit seiner Bürger umsetzt, in dem Maß kann der Westen die Sanktionen auch reduzieren oder gar ganz aufheben. Es ist in unser aller Interesse, dass sich Burma aus der Umklammerung von China befreit und die Massenarmut seiner Bürger überwindet.